Señor Presidente, me sumo a este debate sabiendo que en estos momentos el expediente no ha alcanzado su punto final por parte europea. Pero sí que es necesario que este Parlamento tome nota de que, por parte de los Estados Unidos, sí se ha adoptado una decisión.

No podemos transigir con la aplicación discriminatoria de una tasa que contradice claramente el fomento de esos intercambios, que crea líneas divisorias entre los Estados miembros de la Unión Europea e impacta directamente sobre los ciudadanos y que, además, contradice el comportamiento europeo para con los Estados Unidos y para con sus conciudadanos, que no solo ha sido siempre respetuoso con la voluntad de fortalecer los lazos humanos y comerciales, sino que siempre ha favorecido la dimensión de la movilidad transatlántica en las relaciones entre los ciudadanos de uno y otro hemisferio. De manera que creo que es muy importante que este Parlamento deje claro el mensaje de que espera de la Comisión que defienda enérgicamente la posición europea y que, en su caso, haga valer la cláusula de reciprocidad, que no es, evidentemente, una buena noticia para el diálogo transatlántico pero que lanzaría con claridad el mensaje de que no estamos dispuestos a aceptar, sin más, la falta de reciprocidad en la promoción de los intercambios humanos y sociales que se producen a través del vínculo de las líneas aéreas de Europa y de los Estados Unidos, por no hablar, evidentemente, del impacto económico que esto tendría sobre la grave crisis que ya padecen los transportes aéreos a uno y otro lado del Atlántico.